L'urgence maintenant, c'est d'exhumer les derniers survivants, s'il en reste, c'est d'enterrer les morts, c'est de nourrir les vivants, c'est de distribuer de l'eau, c'est de soigner, c'est d'opérer et c'est de reconstruire. Chaque pays est parti vite, très vite, avec ses moyens, son matériel, ses chiens, ses hommes et sa générosité.

L'Europe doit maintenant impérativement monter en puissance et donner corps à cette idée que nous sommes certains, nombreux, à défendre, ici au Parlement européen et ailleurs depuis quelques années, la mise en œuvre d'un corps européen d'intervention civile, des casques verts ou des casques blancs, peu importe la couleur, des hommes, des moyens et des stratégies communes. EU FAST, l'initiative lancée en 2003 par Guy Verhofstadt, ou Europaid lancé en 2006 par Michel Barnier, peu importe finalement la paternité, l'idée c'est la capacité d'agir rapidement, d'être prêts ensemble.